Señor Presidente, la violencia contra las mujeres es la consecuencia directa de la discriminación por ello necesitamos una política integral con una atención especial a los niños de las mujeres maltratadas. Es necesario que tengan derecho a asistencia jurídica y psicológica gratuita, centros de acogida y prestaciones económicas que promuevan su autonomía, juzgados especializados, protocolos de actuación y formación especial para el personal sanitario, policial y judicial, y que se elaboren estadísticas y recojan datos para conocer la dimensión real del problema y aplicar las políticas más adecuadas a nivel europeo.